Zastanawiając się, jaką właściwie politykę prowadzimy wobec Rosji, doszedłem do wniosku, że to jest taka mieszanina trochę naiwności, trochę iluzji i trochę nadziei. I dotyczy to zarówno sytuacji wewnętrznej Rosji, tego, co nazywamy demokracją, jak i Rosji w relacjach zewnętrznych, w polityce zagranicznej. Bo oczywiście Rosja posiada niby demokratyczne instytucje, wybory, parlament, są partie polityczne, które niby konkurują ze sobą, ale jednocześnie nie możemy zapominać o tym i dobrze, że o tym mówimy dość często w tej Izbie że Rosja to nadal kraj, w którym znikają dziennikarze, w którym zasądza się niesprawiedliwe wyroki, w którym prześladuje się oponentów politycznych.

W Polsce też kiedyś myśleliśmy, że do zmian nigdy nie dojdzie, a jednak jesteśmy dzisiaj w zupełnie innym miejscu.